Ja nie wiem, czy osoby, które mówią tutaj cały czas o moratorium na gaz łupkowy, mają świadomość, że w traktacie europejskim jest zapisane, że każdy kraj może dobierać swój koszyk energetyczny. I nie można zakazać i wprowadzać moratorium. I my nie wystąpimy o moratorium na elektrownie jądrowe, żądając, żeby Francja je pozamykała, i nie można też żądać innego zakazu innych źródeł energii. Można myśleć tylko, jak regulować te sprawy z korzyścią dla wszystkich, biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze.

Ja chcę się odnieść do tej sprawy wystawy.